Señor presidente, en nombre del Grupo de Socialistas y Demócratas quería dar una calurosa bienvenida a Antti Rinne, primer ministro de Finlandia. También deseo trasladarle nuestro sincero agradecimiento por haber presentado una agenda tan ambiciosa para los próximos seis meses.

No dude de que trabajaremos con ustedes, codo con codo, por una Europa sostenible. La primera frase del programa de la Presidencia finlandesa dice mucho sobre su ambición el fortalecimiento de los valores comunes y el Estado de Derecho, la construcción de una Unión Europea más incluyente y una Europa líder en la lucha contra el cambio climático. Seguro, cuente con nuestra familia política para cumplir esos objetivos fundamentales.

Necesitamos demostrar con hechos que somos capaces de prestar la misma atención al cumplimiento del déficit y al futuro de nuestro planeta.

Tenemos que responder a las reivindicaciones y a los miedos de millones de adolescentes que han tomado las calles en favor de la lucha contra el cambio climático. Por esa razón, reclamamos una estrategia ambiciosa que nos permita implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2030. Esta propuesta debe incluir una revisión del Semestre Europeo y la adopción de un nuevo pacto sobre desarrollo sostenible que incorpore un conjunto de objetivos e indicadores vinculantes. Este nuevo pacto debe ser jurídicamente vinculante, para asegurarnos de que los objetivos económicos, sociales y ecológicos tienen la misma importancia en el proceso de la toma de decisiones. No se trata de una reivindicación nueva, estas prioridades ya han sido reclamadas por este Parlamento Europeo.

Los próximos meses serán cruciales para nuestro futuro común, como consecuencia de los cambios institucionales y del Brexit Esta Presidencia coincide además con la fase final de las negociaciones sobre el marco financiero plurianual. Y en este campo también tenemos que ser ambiciosos, porque uno puede tener una agenda adecuada a sus prioridades, pero si no tiene el presupuesto suficiente para ponerla en marcha, no se podrá hacer realidad.

Además, tenemos que asegurarnos de que nadie se quede atrás, razón última por la que debemos incorporar la dimensión social al proceso de integración europea. Es una cuestión fundamental, la dimensión social. Para el cumplimiento de esta meta debemos poner en marcha un fondo de transición justa y una estrategia global para la lucha contra la pobreza, que saque de la miseria a diez millones de personas en 2024 y a otros quince millones para 2030. Debemos plantearnos objetivos ambiciosos en materia de lucha contra la pobreza. Estos instrumentos supondrán avances fundamentales en la implementación del pilar europeo de derechos sociales, que necesitamos fortalecer. En esta Europa social, económica y ecológica, sostenible, a la que aspiramos el progreso no puede beneficiar exclusivamente a unos pocos. La economía debe de estar al servicio de la gente. Como consecuencia, también necesitamos una política económica diferente. Esperamos que esta Presidencia ponga en marcha un seguro europeo de desempleo. La Unión Europea es una comunidad de valores compartidos. Por esa razón apreciamos su compromiso en la defensa del Estado de Derecho y su objetivo de establecer un mecanismo que vincule los fondos de la Unión Europea al cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Es una cuestión fundamental sobre la que este Parlamento también se ha pronunciado. No querría concluir mi intervención sin hacer referencia a un asunto crucial la igualdad. Acogemos con satisfacción su compromiso en la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, y asimismo esperamos que su Presidencia se comprometa a evaluar el cumplimiento del Convenio de Estambul para prevenir y combatir la lucha contra la violencia de género. Cuente con los socialdemócratas para traer el cambio que nuestros ciudadanos y ciudadanas esperan de Europa.